Za hospodárenie jednotlivých štátov sú však plne zodpovedné iba ich vlády.

Ak sa Komisii a niektorým členským štátom zdá myšlienka spoločných údajne stabilizačných dlhopisov skutočne taká prínosná, ako uvádzajú v zelenej knihe, mohli by už dnes zvážiť vydanie emisie spoločných dlhopisov skupiny tých krajín, ktoré v takomto riešení vidia svoje východisko z krízy. Iste by sme všetci so záujmom sledovali, aký by bol na finančných trhoch záujem napríklad o emisiu spoločných stabilizačných dlhopisov skupiny krajín z južnej Európy Portugalska, Španielska a Cypru, a s akou prirážkou by obchodovali na trhoch. Ak by ich prirážka bola na úrovni Nemecka, hovoril by som, že toto